virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um heimild til handa ríkisstjórninni að staðfesta fyrir íslands hönd breytingar á og viðauka við stofnskrá

markmið breytinganna er að tryggja þátttöku íslands í þeirri umbreytingu sem verið er að vinna að á starfi og

í þeirri endurskoðun sem nú fer fram á starfsemi sjóðsins er það markmið hennar að auka trúverðugleika og skilvirkni sjóðsins og hún felst í því annars vegar að auka kvóta sérstök dráttarréttindi þeirra ríkja sem hafa eflst efnahagslega síðustu árin og auka þarna möguleika þeirra á að nýta sér fyrirgreiðslu sjóðsins ef á þarf að halda og hins vegar að auka þátttöku fátækari ríkja með lögunum verður ísland í hópi helmings hundrað áttatíu og sjö aðildarríkja ags sem hafa rúmlega áttatíu prósent atkvæðavægi í stjórn sjóðsins sem hafa staðfest breytingar á og viðauka við stofnskrána til þess að breytingarnar öðlist gildi þurfa hundrað og þrettán ríki að samþykkja tillögurnar en þessi hundrað og þrettán ríki hafa áttatíu og fimm prósent atkvæðavægi af hálfu aðildarríkjanna efnisáhrif breytinganna eru mjög lítil á íslandi þar sem smærri hagkerfum verður tryggt aukið lágmarksatkvæðavægi eykst atkvæðavægi íslands lítillega úr núll komma núll sextíu og fimm í núll komma núll sjötíu og sex ég legg til að að